Signora Presidente, onorevoli colleghi, fino ad ora l'accordo di Cotonou si è basato su tre pilastri la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione politica ed economica e la cooperazione in ambito commerciale. Sulla politica commerciale c'è stato un totale fallimento. Alcuni paesi dell'Unione hanno impostato accordi di natura neocolonialista, in cui solo a parole si puntava a misure sostenibili sui diritti umani, su nuove norme sociali e sulla protezione dell'ambiente, ma di fatto si è alimentata la liberalizzazione degli scambi, imponendo a caro prezzo i nostri prodotti, come i nuovi farmaci, come i prodotti trasformati o quelli di tecnologia avanzata come i telefonini. Mentre questo succedeva, questi paesi, in particolare la Francia, hanno fatto razzia di materie prime, dai materiali rari in Congo ai prodotti della pesca nel Senegal, ai combustibili fossi in Nigeria, all'uranio in Niger, ai diamanti insanguinati in Serra Leone e al cacao in Costa d'Avorio. La cooperazione politica avrebbe dovuto essere uno dei cardini dell'accordo di Cotonou, ma fino ad oggi non ha portato neanche lontanamente a quella stabilità che tutti quanti cercavamo. Ci sembra anzi che l'insicurezza venga alimentata e addirittura incoraggiata in modo da finanziare il business della vendita delle armi e anche quello dei migranti. Nei negoziati va ribadito che il dialogo politico è un aspetto fondamentale dell'accordo di Cotonou e che esso deve restare un pilastro centrale nel quadro giuridico generale. Se vogliamo fare solo politiche commerciali senza pensare alla situazione dei diritti e senza un coinvolgimento significativo della società civile nel dialogo a tutti i livelli, anche il nuovo accordo fallirà come quello precedente. Sul piano della cooperazione e dello sviluppo non ho timore ad affermare che sono di fatto limitate alla sola dimensione intergovernativa, che sfugge al controllo dei parlamenti e della società civile. Le riunioni delle istituzioni congiunte ACP UE, e in particolare del Consiglio congiunto dei Ministri, hanno prodotto pochissimi risultati concreti e sperimentato una partecipazione purtroppo minima e di scarso livello. La cooperazione allo sviluppo avrebbe dovuto avere l'obiettivo primario di eliminare la povertà. Purtroppo tutto questo non è avvenuto.